Je souhaite exprimer ma satisfaction de voir le Parlement conclure sa première lecture sur les deux plans pluriannuels pour l'anchois et le chinchard. En effet, depuis l'adoption du traité de Lisbonne, le Parlement est codécideur sur ces dossiers. Pour le stock d'anchois, je me réjouis du texte adopté en commission de la pêche, qui vise à une gestion à long terme d'une espèce très pêchée. Ce plan permettra des mesures de gestion commune entre les principaux pays qui pêchent. Les appâts vivants seront pris en compte dans les quotas, ce qui permet de vérifier de manière plus juste les quantités pêchées. Je salue d'ailleurs les mesures d'encadrement du contrôle de cette pêcherie. Le régime de contrôle des navires doit impérativement être le même entre les différents États membres exploitant ce stock.

il permet l'exploitation durable du stock de chinchard sur le plan socioéconomique et environnemental. Ce plan élabore une nouvelle méthode de décision concernant le total admissible de capture qui permettra d'assurer la durabilité du stock à long terme. Je tiens par ailleurs à rappeler l'importance du principe de stabilité relative, auquel je suis particulièrement attaché. Les rapporteurs soulignent la nécessité de lutter contre les rejets et on en peut que s'en féliciter. En revanche, comme mes collègues, je regrette de voir que le Conseil conteste la nouvelle compétence de codécision du Parlement sur les plans de gestion à long terme. Je pense qu'il faut résoudre ce problème de base légale, car il retarde la mise en œuvre des plans, qui est essentielle à la préservation de la ressource et à l'organisation de l'activité de la pêche. Par ailleurs, nous devons, une fois pour toutes, définir les notions de pêche artisanale et de pêche industrielle. Cela permettra d'aborder la réforme de la PCP sur des bases saines et incontestables.

D'autre part, une interdiction totale des rejets n'est pas réaliste, on le sait. Je souhaite que la Commission européenne soutienne le secteur qui met en place des engins sélectifs et permet une pêche durable sur le plan économique et sur le plan environnemental.